Správa však poukazuje aj na konkrétne slabiny systému a iné prekážky, ktoré bránia efektívnemu a rýchlemu prísunu humanitárneho tovaru a služieb pre najzraniteľnejšie obyvateľstvo v krízových oblastiach. Verím, že Lisabonská zmluva prinášajúca celý rad inovácií v oblasti humanitárnej pomoci Európskej únie, ktorá je odteraz aj samostatnou politikou, bude vhodne a promptne využitá na zlepšenie dosahovania hmatateľných výsledkov v súlade s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti, humanitárnych hodnôt a dodržiavaním ľudských práv, ako sú zakotvené v medzinárodnom práve, napríklad aj pri rýchlej pomoci pri katastrofách.